Was in der öffentlichen, aber auch in der heutigen Debatte klar wird Die Frage ist nicht, dass wir etwas gegen den Klimawandel tun müssen einige stellen diese Frage sondern wir drehen uns immer wieder um die Fragen nach dem Was und dem Wie. Mir ist dabei ganz wichtig, dass wir aufhören, bestimmte Industriezweige oder Akteure zu verteufeln. Ich möchte darauf hinarbeiten, dass wir die positiven Elemente gegen den Klimawandel hervorheben und die Potenziale fördern. Nur Maßnahmen gegen den Klimawandel, die von der Gesellschaft mitgetragen werden, werden erfolgreich sein. Ein Beispiel aus der Landwirtschaft Die Landwirte sind frustriert, dass sie immer an den Pranger gestellt werden und dass sie negative Effekte auf das Klima bewirken. Überall in Europa protestieren sie gestern übrigens auch hier vor dem Parlament. In der ganzen Debatte wird leider oft vergessen, dass die Land und Forstwirtschaft der einzige Sektor ist mit dem großen Potenzial, Kohlenstoff zu binden.

Deswegen müssen wir die Vermeidung von Kohlenstoff, vor allem auch die Kohlenstoffbindung, aktiv fördern und gestalten. Ich könnte mir so einen Anreizmechanismus auch für Europa vorstellen.